Ich glaube, dass heute eine historische Stunde da ist, dass der Vertrag mit der Ukraine zeitgleich in der Rada und im Europäischen Parlament ratifiziert wird und dass wir zum Ausdruck bringen, dass auch nach der Vereinbarung vom Dienstag dieser Vertrag mit keinem Wort geändert wird.

Dadurch, dass dies so anerkannt worden ist, gibt es auch nicht mehr die Begründung von Russland, gegen diesen Vertrag vorzugehen und daraus ein Alibi zu ziehen, gegen die Ukraine vorzugehen. Ich glaube, das sollten wir sehr deutlich machen, dass dieser Vertrag in diesem Wortlaut ungeändert in allen Teilen gilt. Es muss auch klar sein, dass diese Vereinbarung nicht mehr torpediert werden kann.

Ich hoffe, dass man dort zur Vereinbarung kommt.

werden wir die Sanktionen durchhalten und werden möglicherweise, wenn weiter nichts passiert, weitere Sanktionen aussprechen, denn es muss Russland klar sein, dass das Völkerrecht Gültigkeit hat und die territoriale Integrität der Ukraine gesichert ist.

Aber dies geht nur unter den Bedingungen der Respektierung des Völkerrechts. Ich glaube, das muss deutlich sein. Ich meine, dass die Akzeptanz der gegenwärtigen russischen Politik in manchen Teilen auch bei uns einfach nicht hinnehmbar ist, denn wir sollten sehen, dieses Europa ist gebildet auf der Grundlage des Rechts und der Regeln, dass kein Land Anspruch hat, in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes hineinzuregieren durch Druck und durch Angriff auf solche Länder. Dieses muss auch deutlich sein, dass das nicht nur im Fall der Ukraine, sondern auch Moldawiens gilt, auch in Fragen von Georgien und anderen Ländern, aber insbesondere auch zur Sicherung unserer eigenen Länder.

Die kollektive Sicherheit Europas hängt auch an der NATO. Deswegen müssen Polen und die baltischen Staaten entsprechend geschützt sein. Es sollte auch deutlich sein, dass wir jetzt eine neue Ära eintreten, dass wir endlich eine europäische Außen Sicherheits und Verteidigungspolitik umsetzen, um auf diese Art und Weise zu gewährleisten, dass das Territorium jedes einzelnen europäischen Staates dieselbe Qualität haben muss und dass keiner benachteiligt sein kann. Jeder muss wissen, dass er die Solidarität des anderen hat, um auf dieser Grundlage ein friedliches Europa zu gewährleisten.